Monsieur le Président, Monsieur Füle, d'abord, j'aimerais connaître votre approche, votre analyse, concernant la question du peuple touareg, ce peuple berbère qui vit au Mali, mais plus généralement, plus globalement, au Sahel. Ensuite, je voudrais souligner un point qui n'a pas été abordé par mes collègues le rôle essentiel de la diaspora malienne en Europe.

Il est important dans la stratégie que nous mettons en œuvre d'intégrer ces acteurs, médiateurs incontournables. Le ferez vous, Monsieur le Commissaire Füle?